Chciałbym wyrazić poparcie dla proponowanych zmian w rozporządzeniu ustanawiającym program Kreatywna Europa, które umożliwia także zapewnienie finansowania dla Młodzieżowej Orkiestry Unijnej do końca 2020 r. Jak już tu powiedziano, orkiestra jest unikalną inicjatywą, która od wielu lat umożliwia młodym europejskim artystom wspólne granie, koncertowanie i międzynarodowe występy na najwyższym poziomie.

Wieloletni wkład orkiestry w rozwijanie talentów muzycznych i promowanie europejskiej kultury jest nie do podważenia. Niemniej jednak wyjątkowe traktowanie tej inicjatywy przez instytucje unijne nie może odbywać się kosztem nowych przedsięwzięć artystycznych, których twórcy także zabiegają o środki z programu Kreatywna Europa. Z tego względu uważam, że wynegocjowany tekst poprawki, który wzywa Orkiestrę do dywersyfikacji źródeł finansowania i zastrzega, że środki są przyznawane wyjątkowo do końca 2020 r., jest dobrym rozwiązaniem, a wypracowany przez nas dokument jest kompromisem równoważącym interesy różnych stron.